Spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovana ministrska ekipa, kolegice in kolegi. Evropska unija je danes ena od vodilnih svetovnih regij, tako v humanistično družbenem, še posebej pa ekonomsko-finančnem pogledu. Razvojne politike in finančna sredstva Evropske unije so tista, ki lahko dajejo državam članicam pomembno oporo in zagon pri izgradnji tudi njihovih nacionalnih razvojnih kapacitet, če to seveda te države želijo in tudi znajo izkoristiti. BDP Evropske unije v zadnjem desetletju, odkar je njena članica tudi Slovenija, letno znaša okoli dvanajst trilijonov evrov. Leta dva tisoč dvanajst je na primer Evropska unija Sloveniji dodelila skupaj devetsto dvaintrideset milijonov evrov finančnih sredstev, kar je predstavljalo takrat dva cela šestinšestdeset odstotkov slovenskega bruto družbenega proizvoda. V tem istem letu je Slovenija v proračun Evropske unije prispevala tristo triintrideset cela pet milijonov evrov oziroma nula cela petindevetdeset svojega bruto družbenega proizvoda. Vstop naše države v monetarno unijo leta dva tisoč sedem je vlogo Evropske unije v naši državi samo še povečal, zlasti preko večjega in bolj neposrednega vpliva, ki so ga v domači politiki prevzele institucije Evropske unije. V aktualnih razmerah gospodarske in finančne krize se je vpliv institucij Evropske unije preko različnih političnih mehanizmov, kot so evropski semester in proračunski nadzor še dodatno okrepil. Kar pa je hkrati potencialno tudi lahko okrepilo moč naše države oziroma sploh držav članic, monetarne unije, saj jim je dalo možnost, da preko sooblikovanja politik zastopajo tudi svoje nacionalne interese, interese svoje države in ljudi, če to znajo in želijo izkoristiti sebi v prid. V poslanski skupini SMC verjamemo, da je orientiranost države v mednarodno okolje ena od temeljnih stebrov nadaljnjega razvoja naše države. Prav tako verjamemo, da prav Evropska unija predstavlja pomembnega partnerja, s katerim bomo te razvojne potenciale lahko sodomišljali in sooblikovali, če bomo le odgovorno in aktivno sodelovali v teh procesih. S predlagano deklaracijo Slovenija potrjuje zavezanost evropskim vrednotam in ciljem, kot so opredeljeni že v Pogodbi o Evropski uniji in pa Pogodbi o delovanju Evropske unije. Vsebino deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju od julija dva tisoč štirinajst do decembra dva tisoč petnajst v luči vsega omenjenega razumemo kot izhodiščni politični dokument. Ne le političnih usmeritev Evropske unije, temveč in zlasti nanjo osredotočenih temeljnih smernic naše države v gospodarskem, monetarnem, trajnostno razvojnem, političnem in širšem družbenem okolju Evropske unije. Iz vsebine deklaracije je možno razbrati jasne politične zaveze po dialogu in partnerstvu tako med političnim institucijami na relaciji države z institucijami Evropske unije, zainteresiranimi civilnodružbenimi skupinami kot tudi med političnimi institucijami znotraj države. V primeru slednjega je pri sooblikovanju politike Evropske unije prav posebna pozornost namenjena tudi zavezam, odnosom in pristojnostim med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti znotraj naše države oziroma vsake države. Sprejem skupnih političnih smernic in odločitev na ravni Evropske unije po sprejetju postane za države članice obvezujoč. Prav to dejstvo v osrčje procesa postavlja vlogo nacionalnih parlamentov kot osrednje politične institucije, skozi katero se mora v procesih oblikovanja in sprejemanja politik izražati in predstavljati volja ljudi. Parlamenti v tem pogledu igrajo osrednjo vlogo so zagotovilo izvajanja temeljnih načel demokracije legitimnega in odgovornega delovanja oblasti. In prav iz omenjenih razlogov se želim pri predstavitvi stališča poslanske skupine SMC o predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije in institucij EU dotakniti vloge in pristojnosti državnega zbora Republike Slovenije. Slovenski državni zbor v zadevah EU prevzema izjemno pomembno mesto, saj je podobno kot na primer v Nemčiji, Franciji, na Švedskem, v Avstriji, Finski, Madžarski, vloga parlamenta ustavno opredeljena v zadevah Evropske unije. Državnemu zboru je dana tako pristojnost nadzornika oziroma spremljevalca, ki ga mora vlada sproti obveščati o političnih aktivnostih na ravni EU kot tudi sooblikovalca nacionalnih vsebinskih stališč, ki naj jih vlada v imenu države upošteva pri svojem nadaljnjem delovanju na ravni Evropske unije. Razmerja med državnim zborom in vlado v izvedbenem pogledu nadalje ureja zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije, ki mora biti sprejet z dvotretjinskim kvorumom navzočih poslancev, nadalje so ta razmerja v detajle definirana tudi znotraj Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Vloga nacionalnega parlamenta je torej v Sloveniji razumljena kot ključna tako v vsebinskem kot procesnem pogledu. V procesnem pogledu se pričakuje, da bo parlament formalno preko dela matičnih delovnih teles in tudi na plenarnih zasedanjih, kot je to današnje, sodeloval pri sooblikovanju nacionalnih stališč in vloge naše države v Evropski uniji, kot to predvidevajo črke prava. V vsebinskem smislu in pogledu pa predvsem tako, da bo preko svojih preteklih dobrih izkušenj in praks ter jasnih programskih vizij in zasledovanja volje ter potreb ljudi skupaj z vlado prepoznaval in kreiral konkretne vsebinske cilje in ukrepe. Dosedanja dosedanje spremljanje delovanja državnega zbora v zadevah EU, kot jih razkrivajo na primer podatki raziskovalno-dokumentacijskega sektorja državnega zbora v procesnem smislu kažejo, da je bilo delo državnega zbora dobro izvedeno. Število s in obravnavanih zadev je bilo od vstopa v EU kontinuirano visoko. Žal pa tega istega z enako zanesljivostjo ne moremo potrditi v primeru dejanske vsebinske vpetosti državnega zbora v procese sooblikovanja politike Evropske unije. Na to poleg vsakodnevnih parlamentarnih izkušenj opozarjajo tudi ugotovitve mednarodno primerjalnih študij, ki v Sloveniji vloge parlamenta za razliko od ministrstev in pa tudi vloge nacionalnih javnih uslužbencev sploh ne prepoznavajo kot relevantnega vsebinskega sooblikovalca nacionalnih stališč na ravni Evropske unije. Prav tako kot tudi omenjeno ustavno zakonsko ter poslovniško opredeljeno sodelovanje med vlado in parlamentom v tem okviru prepoznavajo kot zanemarljivo, nepomembno. Izpostavljeni vidiki opozarjajo na številne temeljne probleme, s katerimi se naša država sooča in jih mora tudi ponovno premisliti, če če želi svojo zavezo po odprtem in konstruktivnem delovanju v Evropski uniji iskreno peljati v prihodnje. Vsebinska odsotnost državnega zbora iz omenjenih procesov, ki se najpogosteje v praksi kaže tako, da matično delovno telo zadeve Evropske unije dobi v obravnavo oziroma bolje rečeno v formalno potrjevanje v paketu dobesedno čez noč, direktno na mizo na samo sejo, ne le da v praksi odvzema pristojnosti parlamentu pri soodločanju zadevah EU, ampak usodno načenja temeljna načela demokratičnega transparentnega predvsem pa v razvoj in javno dobro pravočasno osredotočenega in izčrpno informiranega političnega procesa na ravni države. Poslanski skupini SMC danes obravnavano deklaracijo zaradi naših programskih zavez in in siceršnjega prepričanja v njeno proaktivno usmerjenost seveda pozdravljamo in podpiramo. Hkrati pa se zavedamo politične odgovornosti, ki jo kot poslanci nosimo v opisanih procesih do svojih državljanov, zato na tem mestu tudi prenašamo naš poziv, da s skupnimi napori izboljšamo dosedanje prakse in da se v prihodnje pravočasno in vsebinsko celovito s skupnimi močmi lotimo obravnave tovrstnih dokumentov, ki bi morali biti obravnavani že vsaj pred letom dni in ne šele v času, ko je tudi časovno, formalno gledano, tretjina vsebine, ki se nanaša na obdobje od julija dva tisoč štirinajst do januarja dva tisoč petnajst, pretekla še pred, verjamem, da, današnjo uradno potrditvijo tega dokumenta. Hvala lepa.